Die Bankenunion hat zu einer umfassenden Verlagerung von nationalen Kompetenzen auf die europäische Ebene geführt. Es wurden mit der europäischen Bankenaufsicht und dem europäischen Abwicklungsmechanismus neue, bislang nie dagewesene Strukturen geschaffen. Es liegt nun an den EU Institutionen, diese Strukturen mit Glaubwürdigkeit und Inhalt zu füllen und vor allen Dingen fortlaufend zu überprüfen. Es liegt auch an den EU Institutionen, die richtige Balance zwischen notwendiger europäischer Aufsicht und notwendiger nationaler Aufsicht sicherzustellen, denn beides hat seine Berechtigung und gehört zusammen.

Der Bericht macht deutlich, dass die Risikoreduzierung im Bankensektor weiter voranschreiten muss, und zwar sowohl durch den Gesetzgeber als auch durch die Aufseher. So muss das anhaltend hohe Level von ausfallgefährdeten Krediten in einigen Mitgliedstaaten nach wie vor adressiert werden. Die Bankenunion wird gerne als Weg bezeichnet, um die Verbindung zwischen Banken und Staatsfinanzierung zu kappen. Dafür reichen aber nicht die Strukturen der Bankenunion alleine, sondern es muss ein Umdenken in der Risikobetrachtung insgesamt gegeben sein. Wir müssen die europäische Abwicklungsbehörde mit Durchgriffskräften ausstatten, die hier rechtzeitig unglaubwürdig ein Eingreifen zum Schutz der Steuerzahler und Sparer erlaubt. Wir müssen sicherstellen, dass die Finanzinstitute umfassende Kapital und Fremdkapitalpuffer in hoher Qualität für mögliche Abwicklungssituationen bereithalten. Die internationalen Anforderungen sind hierbei ein wichtiger Maßstab für die globale Wettbewerbsfähigkeit unseres Bankensektors. Gleichzeitig muss die EU sicherstellen, dass ihr richtigerweise für die Bankenunion gewählter risikoorientierter Ansatz angewandt und umgesetzt wird.

Die EU Kommission ist seit Ende letzten Jahres in der Pflicht, eine Prüfung der europäischen Bankenaufsicht vorzunehmen.